Raportul privind un viitor sustenabil pentru transporturi conține recomandările Parlamentului atât pentru viitoarea Carte Albă pentru un transport sustenabil în Uniunea Europeană, cât și pentru viitorul TEN T. Având în vedere densitatea mare a populației din Uniunea Europeană, este esențial să dezvoltăm mai mult transportul feroviar și naval. O strategie europeană pentru dezvoltarea transportului pe căi navigabile interioare, precum și dezvoltarea coridoarelor feroviare de marfă și a căilor ferate de mare viteză pentru a conecta toate capitalele și marile orașe europene, trebuie să devină prioritare pentru Uniunea Europeană.

Deschiderea piețelor în domeniul transporturilor ar trebui să se facă doar în folosul consumatorilor și să fie însoțită de o planificare pe termen lung a investițiilor pentru infrastructură și de o consolidare a interoperabilității tehnice. Finanțarea pentru dezvoltarea sistemului de transport european ar trebui să țină seama de siguranța transporturilor și de coeziunea socială, economică și teritorială.